Bien entendu, tous les objectifs du Millénaire n'ont pas été atteints.

La programmation post 2015 abordera de nombreuses thématiques, et je ne me focaliserai que sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes.

le second est l'accès à la santé et l'accès universel aux droits sexuels et reproductifs le troisième est la lutte contre toute forme de violence les violences telles que les mutilations génitales et le viol comme arme de guerre, mais aussi les violences que subissent au quotidien les femmes européennes, aujourd'hui encore Le développement durable pour notre planète ne se fera pas dans un monde où la moitié de l'humanité souffre encore d'inégalités flagrantes.